Morgen werden wir über eine entscheidende Verbesserung bei der EU Regelung zur Hafenstaatkontrolle abstimmen, nämlich die Verankerung des Internationalen Seearbeitsübereinkommens in der Richtlinie. Mit mehr als 1000 Häfen entlang der europäischen Küste, die einen Großteil des EU Außenhandels abwickeln, sind gemeinsame Kriterien für die Schiffsüberprüfungen heute unverzichtbar, denn sie stärken den Umweltschutz und vor allem die Sicherheit. Das 2006 vereinbarte Übereinkommen über Seearbeit sollte in dieser wichtigen Gesetzgebung unbedingt berücksichtigt werden, damit die Arbeit an Bord aller in EU Häfen einlaufenden Schiffe auch den internationalen Sozialstandards entspricht. Denn das Leben und Arbeiten auf Schiffen ist außergewöhnlich und fordert den Seeleuten eine extrem hohe Einsatzbereitschaft ab. Und wer sich für diesen Berufsweg entscheidet, sollte sich auch sicher sein können, dass für ausreichend Schutz der Lebens und Arbeitsbedingungen an Bord gesorgt ist. Deshalb möchte ich ganz besonders dem Berichterstatter, Herrn Simpson, und auch allen Schattenberichterstattern dafür danken, dass sie sich in den Verhandlungen sehr für bessere Arbeitsrichtlinien eingesetzt haben. Dabei haben sie sichergestellt, dass Schiffe aus Flaggenstaaten, die das internationale Abkommen nicht unterzeichnet haben, besonderer Kontrolle unterliegen und innerhalb der EU mitunter strengere Kriterien zum Einsatz kommen können, als internationale Konventionen es vorgeben.